Señora Presidenta, a las víctimas de la dictadura franquista les ha faltado justicia, reparación y memoria. Hoy, los nostálgicos de aquel régimen disponen de partidos políticos, fundaciones y del consecuente grado de amparo institucional. Y ello contrasta con el justificado celo con que se han combatido otras manifestaciones de fascismo en España, como la violencia de ETA. Un empeño tan intenso que ha producido un derecho de autor incompatible con el respeto de los derechos fundamentales, como recuerdan y sancionarán numerosas y próximas sentencias de los tribunales europeos. Por eso, el anuncio por televisión, por parte de una persona con nombre y dos apellidos, de la constitución de una organización terrorista destinada a asesinar ciudadanos independentistas, agresiones de todo tipo y actos de exaltación de esta dictadura criminal proliferan en España sin una reacción consecuente de sus autoridades. Hemos hecho ya varias preguntas a la Comisión Europea sobre este fenómeno. El neonazismo no es el único problema de intolerancia xenófoba y radicalismo en Europa. Por eso, pido formalmente a las autoridades comunitarias más implicación contra estas expresiones de intolerancia y fascismo